ég flyt hér tillögu um þingsályktun um árlega ráðstefnu á akureyri um

þeir háttvirtir þingmenn björn valur gíslason þuríður backman kristján þór júlíusson tryggvi þór herbertsson birkir jón jónsson sigmundur ernir rúnarsson og jónína rós guðmundsdóttir það er því breið og mikil samstaða um það að það verði reynt með öllum mætti að koma á þessari árlegu ráðstefnu á akureyri einmitt um málefni heimskautasvæðanna ég tel að þetta sé mjög mikilvægt vegna þess að það blasir við augu alheimsins beinast einmitt að þessu svæði hér eru ríkar auðlindir og evrópusambandið til að mynda hefur sett á laggirnar sérstaka nefnd sem hefur það eina hlutverk að

að það verði brugðist skjótt við og ég hef fundið meðbyr hjá mörgum þingmönnum í hvaða flokki sem er og skiptir þá engu máli hvort um sé að ræða stjórn eða stjórnarandstöðu að íslendingar taki svolítið frumkvæði einmitt í þessum málum ég mun koma aðeins betur að því hér á eftir en háskólinn á akureyri hefur verið leiðandi í þessu starfi

ráðstefnu um sjálfsstjórn norðurskautssvæðanna kanadamenn buðu ýmsum aðildarlöndum n norðurskautsráðsins til fundarins sem er haldinn núna í mars það sem vakti athygli var að þarna á þessari ráðstefnu eru fulltrúar frá noregi rússlandi danmörku og þar með grænlandi og bandaríkjunum þar á að ræða meðal annars leiðir til að efla efnahagsþróun á norðurhjara áður en utanríkisráðherrafundur g átta ríkjanna verður haldinn í kvatanau québec og viðræður um málefni norðurslóðanna eru nefnilega einmitt á vettvangi norðurskautsráðsins auðvitað hefðum við átt að boða íslendinga á þessa ráðstefnu en því miður misfórst það af einum eða öðrum ástæðum og ég tel að það hafi verið mikil mistök vegna þess að ef einhverjir eiga að eiga frumkvæði í þessa áttina eru það einmitt

og sagði að auðvitað hefði átt að bjóða íslendingum og ég vil taka undir með honum og lýsa yfir ánægju með að hann skyldi bregðast svona skjótt við og segja frá því að okkur íslendingum hugnist ekki þessi meðferð þá ítreka ég það sem ég segi hér áðan að þá e r einmitt mjög mikilvægt að við íslendingar komum eða bregðumst skjótt við og komum þessari þingsályktun á laggirnar í september tvö þúsund og átta var í fyrsta sinn haldið alþjóðlegt þing á akureyri um lögfræðileg málefni heimskautasvæðanna háskólinn á akureyri stóð fyrir ráðstefnunni og var háskóli sameinuðu þjóðanna í tókýó meðal þeirra sem tóku þátt í undirbúningnum þingið sátu helstu sérfræðingar á sviði heimskautaréttar og vakti ráðstefnan athygli víða um heim í ávarpi sínu í upphafi þings sagði doktor bakary kante yfirmaður laga og sáttmáladeildar umhverfisstofnunar sameinuðu þjóðanna að hann sæi fyrir sér að akureyri yrði eins konar davos umhverfismála og svo að maður segi þetta alveg skýrt að akureyri gæti í rauninni

lýsti sig reiðubúinn að leggja sitt af mörkum

verða doktor kante sagði árlega ráðstefnu á akureyri meðal annars geta snúist um fjölþjóðlega umhverfissáttmála hvernig þeir gætu verndað heimskautasvæðin leyst vandamál og ógnir sem við er að glíma og á hvern hátt þeir gætu vísað leiðina við stjórn á umhverfismálum á heimskautasvæðunum þar sem allir jarðarbúar eiga verulegra hagsmuna að gæta háskóli sameinuðu þjóðanna hefur gefið út skýrslu um ráðstefnuna og er þar helstu niðurstöðum þingsins lýst í september tvö þúsund og níu var haldin önnur alþjóðleg ráðstefna undir yfirskriftinni the polar law symposium í nóvember kom út fyrsta bindi árbókar heimskautaréttarins þar birtust flestir fyrirlestrarnir sem fluttir voru á ráðstefnunni árið áður nú þegar er hafinn undirbúningur að þriðju alþjóðlegu ráðstefnunni um málefni heimskautaréttarins undir yfirskriftinni the polar law symposium sem ætlunin er að halda níundi ellefta september tvö þúsund og tíu ráðstefnuhaldið hefur frá upphafi tengst meistaraprófsnámi í heimskautarétti við háskólann á akureyri en það hófst haustið tvö þúsund og átta eins og ljóst má vera af áðurgreindu er mikilvægt að fylgja þessu framtaki eftir og missa ekki það frumkvæði sem hefur verið staðfest með tveimur fyrstu alþjóðaráðstefnunum á sviði heimskautaréttar þannig má treysta akureyri í sessi sem vettvang á heimsvísu í umræðunni um stöðu heimskautasvæðanna ég vil af þessu tilefni benda á það að í háskólanum á akureyri er orðin mikil sérfræðiþekking sem tengist þessum málefnum háskólinn á akureyri er leiðandi í þessum fræðum og hann mundi hafa veg og vanda af þessari ráðstefnu sem eins og áður segir mundi vekja athygli úti um allan heim

ég óska eftir því að þessi þingsályktunartillaga fari til háttvirtrar utanríkismálanefndar ég eina að hún fái þar góða og mikla umfjöllun og að við getum svo vonandi einhvern tíma greitt atkvæði um hana ég veit að hún verður í góðum höndum háttvirtum þingmanni árna þórs sigurðssonar formanns nefndarinnar